Na sliki vidim obraz ženske, stare nekje med petindvajset in petintrideset let. Ima rjave lase, zelene oči, našminkane ustnice, v ozadju pa vidim vrtnice. Na sliki vidim žensko, staro med petintrideset do petinštirideset let. Ima modre oči, našminkane ustnice, kaže zobe. ima črne lase in pa roza lička. Na sliki vidim nezadovoljno žensko z očali, našminkanimi ustnicami, našminkanimi, ne, nalakiranimi nohti, z rjavimi lasmi v čopu, s prečo. Na sliki vidim igralca Aquamana, Jason Momoa, s skuštranimi lasmi, pikčasto srajco, malo bradice in zabrito obrvjo. In izgleda, kot da je pijan. Na sliki vidim pevca Sistem of a down s kratkimi lasmi, kozjo bradico, rjavimi očmi in košatimi obrvmi. Smejočega. Na sliki vidim starejšega človeka z očali, belimi, sivimi lasmi, zagorelo poltjo in pred njim stoji mikrofon. Na sliki vidim mladeniča. Izgleda, da je gej. Ima, veter v laseh, rumeno srajco in temno jakno. Na sliki vidim človeka z brado in brki, modrimi očmi in kratko frizuro. Na sliki vidim starejšega, nasmejanega moškega z očali in belimi lasmi. Na sliki vidim žensko, staro med dvajset in trideset let z znamenjem na desnem licu, z našminkanimi ustnicami, našminkanimi očmi, blond lasmi, na s prečo in rjavimi očmi.